Începerea dezbaterilor în Parlamentul European pe tema directivei privind transparența, îmi dă prilejul să fac câteva remarci legate de politica medicamentului la nivel european și mai ales, în țara mea, România. O politică a medicamentului inteligentă este indispensabilă pentru ca inovația să se traducă prin punerea în piață de noi produse. De aceea, transparența deciziilor de stabilire a prețului medicamentelor și de rambursare și compensare pot influența major felul în care cetățenii europeni au acces la medicamente și, bineînțeles, la sănătate.